Herr Kollege Färm, Sie kommen aus einem Land, das den Euro abgelehnt hat, doch wohl mit der zentralen Begründung, dass man sich die Flexibilität der Abwertung gerade auch aus sozialpolitischen Instrumentsgründen erhalten will. Im Lichte der Erfahrungen, die Sie jetzt in Schweden gemacht haben, würden Sie da den Griechen empfehlen, ebenfalls die Eurozone zu verlassen, um genau dieses sozialpolitische Instrument von Abwertungen entsprechend aktiv betätigen zu können?